Am votat în favoarea recomandării, deoarece Irakul este o țară foarte importantă pentru asigurarea stabilității într o regiune critică din perspectiva securității internaționale. De aceea, consider importantă încheierea Acordului de cooperare între Uniune și Irak. Includerea în acord a clauzei de respectare a drepturilor omului va determina Irakul să avanseze cu reformele democratice și să consolideze statul de drept.

Totodată, protecția ar trebui extinsă și în cazul grupurilor vulnerabile, cum ar fi femeile, refugiații și persoanele strămutate. Consider că, prin intermediul acordului, Uniunea va putea sprijini mai bine consolidarea unei guvernări politice și instituționale eficiente în Irak. De asemenea, este important modul în care Uniunea se va implica în acordarea de asistență tehnică Irakului, pentru a asigura îmbunătățirea situației economice.